Voorzitter, mevrouw Wortmann Kool, ik heb een vraag aan u hoe kan het zijn dat u als Nederlands parlementariër het niet eens heeft over het schandaal dat onze Nederlandse minister van Financiën niet was uitgenodigd voor dat topoverleg afgelopen week.